Op 19 januari 2015, morgen precies drie jaar geleden, startten duizenden Congolese studenten hun moedige protest tegen het uitstellen van de presidentsverkiezingen. Door middel van allerhande vertragingsmanoeuvres zit president Kabila nog altijd op zijn troon en vloeit er helaas nog altijd bloed door de straten van zoveel Congolese steden. Eind 2017 bereikte dit bloedvergieten een absoluut dieptepunt, toen een demonstratie geleid door de Congolese kerk hardhandig werd neergeslagen. Bijzonder tragisch, in het bijzonder omdat de kerk altijd een verzoenende en opbouwende rol heeft gespeeld. De Europese veroordeling van het geweld was op zijn plaats, maar schoot eenvoudigweg te kort.

Ik roep de EU op om doelgerichte sancties tegen de corrupte leden van het Congolese regime verder uit te breiden en ik dring er bij de lidstaten op aan om hun banden met Kabila te herzien.